Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v prvé řadě mi dovolte poděkovat panu zpravodaji za nelehkou práci, kterou na dokumentu odvedl. Z mého pohledu se jedná o absolutně klíčové opatření v přechodu na čistou mobilitu. Bez toho dokumentu nebudeme ani částečně schopni splnit přemrštěné cíle, jež jsme si zde odhlasovali minule v rámci zprávy kolegyně Dalliové. Proto mě extrémně mrzí přístup, jaký k projednávání směrnice zvolilo rakouské předsednictví, které na jeho uzavření vůbec nespěchá. Není tak vůbec jasné, zdali stihneme v tomto legislativním období dokument uzavřít, přitom bez masivní pomoci veřejného sektoru není možné trh s čistými vozidly včas a dostatečně široce otevřít. Na přijatém textu rozhodně vítám rozumnou definici čistého vozidla.

Výborem přijaté řešení nedostatečně zohledňuje miliardové investice vynaložené na infrastrukturu pro LPG a CNG vozy, které mají sice lehce vyšší CO2 než přijatých 50g, ale výrazně nižší všechny ostatní polutanty než vozidla s konvenčním pohonem. Pokud členské státy v posledních několika letech do těchto technologií investovaly miliardy z veřejných prostředků, není možné je dnes za tuto aktivitu potrestat. Taktéž bych Vás ráda poprosila o odmítnutí iniciativy na zahrnutí stavebních strojů. Jedná se o tlak úzké skupiny lobbistů, jehož účelem není ulehčit životnímu prostředí, ale především naplnit kapsy jejich výrobcům.